În 2010, la nivelul Uniunii Europene, aproximativ 31 de mii de persoane au murit, iar alte 1,5 milioane de persoane au fost rănite în aproximativ 1,15 milioane de accidente rutiere.

Atunci când consumatorul decide să opteze pentru un serviciu privat de apeluri de urgență sau călătorește într o țară în care serviciul nu este oferit, serviciul public eCall 112 trebuie să fie disponibil automat. Subliniez importanța ca întreprinderile din Uniunea Europeană să se implice în dezvoltarea aplicațiilor, serviciilor și infrastructurii necesare sistemului eCall în vederea stimulării inovării în Uniunea Europeană. Reamintesc faptul că serviciul EGNOS și Galileo pot contribui în mod semnificativ la gestionarea traficului rutier și a intervențiilor în caz de urgență, fiind necesară în acest scop o campanie de informare pentru utilizarea la scară largă a oportunităților pe care acest sistem le oferă în privința aplicației eCall.